Es amüsiert mich schon auch bis zu einem gewissen Grad, wenn eine Grüne hier im Haus im Zusammenhang mit CO2 Emissionen und Klimaschutz von Panikmache spricht.

Diese Zielvorgaben hier sind mir realpolitisch unrealistisch.

Dafür müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, faire Rahmenbedingungen schaffen.

Es ist etwas kurzsichtig, sich hier auf eine Batterieinitiative festzulegen.

Das scheint an Ihnen vorüberzugehen. Und zweitens wird es am Ende des Tages dann sehr, sehr viele Batterien geben, die irgendjemand irgendwo auch entsorgen muss. Ich weiß nicht, ob Sie daran schon gedacht haben, ich denke nicht. Es gibt auch zahlreiche andere alternative Energie und Antriebsmöglichkeiten. Am Ende das fürchte ich wird die Kosten für dieses ganze Brimborium wieder der Verbraucher bezahlen.